Ja głosowałem przeciwko głosowaniu blokowemu, ale jeżeli tak zdecydowaliśmy, jeżeli w bloku są głosowania imienne, to cały blok powinien być głosowany imiennie.